L'Europa fa l'esatto contrario anche mio figlio, che ha dodici anni, capirebbe che forse bisogna fare come fanno gli Stati Uniti e non come fa l'Europa. Noi siamo un nano politico ed economico e favoriamo solo le multinazionali. Allora io direi che l'unico patto di stabilità che potrebbe fare l'Europa è il patto di stabilità per i clandestini.